Hvala lepa, predsedujoči za besedo. Kot smo danes že slišali in kot lahko razberemo iz gradiva na to temo, je bil predlog o spremembah in dopolnitvah Zakona o voznikih pripravljen za prvo branje že pred več kot letom dni. Sama takrat še nisem bila poslanka, vendar pa sem bila zelo vesela, ker je bila na vidiku zakonska rešitev, s katero bi olajšali delovanje gasilcev, predvsem v prostovoljnih gasilskih društvih. Kot članica, ena izmed njih, sem bila dobro seznanjena s temo problema, saj je bil ta problem v manjših PGD-jih še bolj izrazit. Manjša društva imajo vozila GVena in GVVena, vendar pa jim primanjkuje voznikov ki bi imeli opravljen izpit za C-kategorijo. Predlagana zakonska ureditev temelji na evropski direktivi o vozniških dovoljenjih, kjer je določeno, da države članice Evropske unije lahko iz uporabe navedene direktive izključijo vozila, ki jih opravljajo oborožene sile in civilna zaščita oziroma vozila pod njihovim nadzorom. Zato predlog sprememb zakona vključuje poleg voznikov manjših gasilskih vozil še voznike intervencijskih vozil, civilne zaščite, gorske, jamarske ter podvodne reševalne službe na ravni države in mobilne enote, ekološkega laboratorija ter voznike reševalnih in specialnih vozil za izvajanje nujne medicinske pomoči. Pri tem je potrebno poudariti, da gre za vozila, ki so zasnovana in izdelana tako, da je v njih poleg prostora za voznike še prostor za največ osem potnikov, njihova največja dovoljena masa presega tri tisoč petsto kilogramov in ne presega pet tisoč petsto kilogramov. Preseganje največje dovoljene mase je posledica opreme, ki jo vozilo prevažajo zaradi učinkovite izvedbe intervencij. Opravljanje vozniškega izpita za C-kategorijo bo nadomestilo teoretično in praktično usposabljanje kandidatov, program, način usposabljanja in način preverjanja znanja določi minister, pristojen za obrambo v soglasju z ministrom za zdravje ter ministrom, pristojnim za promet. Vsebina programa usposabljanja pa mora biti primerljiva s programom usposabljanja za pridobitev vozniškega dovoljenja kategorije Cena. Seveda pa ne smemo pri tem pozabiti še na zdravniško spričevalo o telesni in duševni zmožnosti za vožnjo motornih vozil kategorije Ceena. Program izvaja Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, zakon pa dopušča tudi možnost podelitve pooblastila zunanjim izvajalcem na podlagi javnega razpisa. Tukaj bi se rada navezala na kolega Franca Breznika, ki je podal danes čudovito idejo. Škoda, da ni bilo državne sekretarke, in da je še vedno ni v dvorani, ko je govoril, o, da bi ga slišala, ko je govoril o, o lažjem načinu izobraževanja in ne v v dolgih, procedurah, ki jih je izpostavljala izključno iz varnostnih vidikov. Jaz verjamem, da on ni imel v mislih, da bi se s tem, ne bi bili da bi da varnostni, vidiki ne bi bili zajeti. Da ne bi upoštevali, varnosti vožnje. Nasprotno, jaz menim, da vsi, ki imajo narejeno B-kategorijo, da vedo, kako se vozi vozilo, ki ga lahko voziš do tri tisoč petsto kilogramov, tudi če bi imel potem tri tisoč devetsto kilogramov. Naj na tej točki poudarim, da sem verjetna ena redkih poslank in poslancev, ki sem članica gasilskega društva trideset let in imam opravljene izpite, vse izpite, razen F-kategorije. In na tej točki lahko povem iz prakse, da se pridružujem Janji Sluga, ki pravi, da je velika razlika voziti vozilo, ki je polno, polno vode oziroma pol polno vode ali pa prazno vozilo. Naj poudarim, da sem tudi sama vozila dejansko vozilo, ki je imelo štirideset ton, in vam lahko povem, da je to na cesti zelo težko. In da so zavorne poti veliko daljše, ampak to govorimo o tovornih vozilih, ki jih, ki, ki, ki so na cestah in je tovor privezan. V cisternah pa voda ni privezana. In za gasilci so, kljub temu da so imeli C-kategorijo, podajali posebna usposabljanja, hodili so tudi v Avstrijo, so plačevali dodatna sredstva, zato da so se naučili rokovanja z vozili, ki vozijo vodo oziroma tekočino, saj se tovrstna vozila drugače obnašajo na cesti, kot pa vozila, ki imajo tovor privezan, skrbno privezan. Rada bi poudarila tudi namen in naracijo, ki ga želimo doseči s predlagano ureditvijo. Namen nove ureditve je v tem, da bo gasilcem in ostalim intervenistom s subjektom civilne zaščite prinesla boljšo odzivnost in učinkovitejšo delovanje v primeru izvajanja intervencij štiriindvajset ur na dan in to na območju celotne Slovenije. Prinaša razbremenitev obveznosti opravljanja vozniškega izpita C-kategorije, za določeno skupino članov teh organizacij in finančno razbremenitev navedenih struktur. Iz obrazložitev je namreč razvidno, da uveljavitev zakona naj ne bi imela javnofinančnih posledic. Prav na tej točki moramo biti previdni pri pripravi in izvedbi programa, usposabljanj, podeljevanja pooblastil in pri operacionalizaciji drugih določil zakona. Da se v končni posledici spet ne bomo znašli v sedanji ali še slabši situaciji, kot jo imamo danes. V današnjem času je namreč zelo priljubljeno predpisovati obsežne programe usposabljanj, za zadovoljevanje pogojev pri izvajanju določenih aktivnosti in posledično nadziranju le-teh. Skratka, zakon naj dejansko razbremeni navedene ciljne skupine in poveča njihovo odzivnost ter učinkovitost pri izvajanju intervencij in ne obratno. O predlaganih rešitev v zvezi s petim odstavkom petinosemdesetega člena Zakona o voznikih, ki določa pogoje in okoliščine, ko morajo določene osebe oziroma imetniki vozniških dovoljenj opraviti zdravstveni pregled pri pooblaščenem izvajalcu zdravstvene dejavnosti, na območju katerega ima stalno prebivališče, pa sem mnenja, da je to določilo v sedanjem času povsem neživljenjsko. Razmere v zdravstvu so pač takšne, tudi zaradi kadrovskih problemov, posledično dolgih čakalnih dob, da ne moremo enakopravnega izvajanja teh zakonskih določil. Zdravniški pregledi pri pooblaščenih izvajalcih zdravstvene dejavnosti pa se morajo opravljati po enotnih standardih na območju vse Slovenije. Na podlagi navedenega bom predlagane rešitve z veseljem podprla. Hvala lepa.